virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur mikil vinna hefur átt sér stað síðustu mánuði við að skilgreina og útfæra leiðir til þess að lækka lyfjakostnað ríkisins annars vegar og lyfjakostnað almennings hins vegar þetta frumvarp sem hér er lagt fram miðar að því að ná fram þeim markmiðum með því að skapa aðstæður til aukinnar samkeppni á lyfjamarkaði en mig langar hér í upphafi til að fara nokkrum orðum um aðrar aðgerðir sem unnið hefur verið að frá því að núverandi ríkisstjórn tók við á íslenska lyfjamarkaðnum ríkir fákeppni sem meðal annars lýsir sér í litlu framboði á samheitalyfjum unnið hefur verið að því að opna markaðinn til að gera nýjum aðilum kleift að ná þar fótfestu meðal annars með því að auka skilvirkni þeirra aðila sem annast umsóknir um markaðsleyfi og verð þá hafa verið stigin fyrstu skrefin í átt að sameiginlegum norrænum lyfjamarkaði lyfjastofnun íslands er í forsvari fyrir tilraunaverkefni með þátttöku íslands og svíþjóðar um samstarf við að veita markaðsleyfi fyrir lyf með gagnkvæmri viðurkenningu á íslandi um leið og þau hafa verið samþykkt í svíþjóð til umfjöllunar í því verkefni eru fjörutíu lyfjaheiti og má gera ráð fyrir að fimm til sjö markaðsleyfi fáist fljótlega úr þeirri vinnu lyfjagreiðslunefnd hefir einnig leitað eftir samstarfi við sænsku lyfjagreiðslunefndina um verðlagningu lyfja og greiðsluþátttöku ríkisins þessi samvinna stuðlar að einföldun og meiri skilvirkni í markaðssetningu á lyfjum sem væntanlega skilar sér í auknu framboði meðal annars á samheitalyfjum jafnhliða þessu hefur verið unnið að samstarfi við færeyinga frá haustmánuðum með það fyrir augum að kanna möguleika á lyfjainnflutningi á grundvelli sameiginlegs markaðar á sviði lyfja og heilbrigðisþjónustu þá hefur verið unnið náið með hagsmunaaðilum til að ná hagkvæmari í

verið um hlut smásöluálagningar í lyfjakostnað og lyfjagreiðslunefnd og fulltrúar smásala vinna að endurskoðun þar að lútandi einnig hefur náðst góður árangur í því sameiginlega átaki yfirvalda og lyfjainnflytjenda að ná heildsöluverði frumlyfja á íslandi niður til samræmis við það verð sem gildir í svíþjóð noregi og danmörku þá má nefna að tryggingastofnun og landlæknir hófu útgáfu á lyfjalistum á síðasta ári til að veita læknum stuðning við val á lyfjum ásamt því að stuðla að hagkvæmri notkun lyfja gefnir hafa verið út lyfjalistar fyrir þunglyndislyf og blóðfitulækkandi lyf og væntanlega mun sjást afrakstur þeirra vinnu í vali lækna á ódýrara lyfjum í þessum flokkum þá er vert að benda hér á þann árangur sem hefur náðst í lækkun á lyfjakostnaði á síðasta ári meðal annars vegna lækkunar á lyfjaverði hjá actavis og samhliða innflytjendum dýrir lyfjaflokkar eins og þunglyndislyf hafa lækkað um sjötíu milljónir þrátt fyrir meiri notkun og kostnaður vegna blóðfitulækkandi lyfja hefur lækkað um fjörutíu og eina milljón lyfjakostnaður tryggingastofnunar nam rétt rúmum sjö milljörðum króna á síðasta ári aukin notkun lyfja sem nemur sex prósent frá fyrra ári tilfærsla yfir í dýrari lyf og áhrif gengis leiddu til þess að það stefndi í kostnaðaraukningu upp á tæp tíu prósent frá árinu tvö þúsund og sex á móti komu verðlækkanir á mörgum lyfjum og því endaði heildaraukning í kostnaði á milli áranna tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö í um fimm prósent sem þýðir að kostnaðurinn jókst um þrjú hundruð fimmtíu milljónir í stað þeirra sjö hundruð sem leit út fyrir og þess bera að geta virðulegi forseti að á milli áranna tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex nam heildaraukningin í lyfjakostnaði rúmum tíu prósent unnið er að því að lækka lyfjaverð enn frekar í kostnaðarsömustu lyfjaflokkunum með því að efla samkeppnina og gera markaðinn skilvirkari þá var farið út í sameiginlegt lyfjaútboð níu heilbrigðisstofnana skilaði tæplega tvö hundruð sextíu milljónir króna afslætti þegar miðað er við heildsöluverð og vonast er til þess að samvinna á milli heilbrigðisstofnana sem þarna var fyrirhöfð að hún muni einnig ná út fyrir landsteinana og þessar heilbrigðisstofnanir og aðrar sem unnu vonandi ná að taka þátt í sambærilegum útboðum með þeim stofnunum í nágrannalöndunum sem við erum í hvað mestu samskiptum við með frumvarpi til laga um breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur eru lagðar til nokkrar breytingar á gildandi lyfjalögum sem miða að því að efla samkeppni og auka þjónustu við neytendur með því að fella brott bann við póstverslun með lyf og heimila sölu nikótín og flúorlyfja utan lyfjabúða sem er meðal annars liður í forvörnum til þess að lækka lyfjaverð og halda lyfjakostnaði stofnana í lágmarki er lagt til með frumvarpi þessu að verð á lyfseðilsskyldum lyfjum frá sama söluaðila verði það sama um allt land einnig er lagt til að lyfjanefndir sjúkrahúsa gefi út bindandi lista um notkun á lyfjum á viðkomandi sjúkrahúsi þá er lagt til að eftirlit og eftirfylgni með lyfjaávísunum og aukaverkunum lyfja verði styrkt með því að lengja varðveislutíma gagna í lyfjagagnagrunni landlæknis úr þremur árum í þrjátíu ár að lokum er lögð til einföldun á stjórnsýslu með því að flytja leyfisveitingar á sviði lyfjamála frá heilbrigðisráðuneytinu til lyfjastofnunar ég mun nú gera nánar grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins en þau eru í fyrsta lagi er með a og b lið þriðju greinar frumvarpsins lagt til að horfið verði frá banni núgildandi laga um póstverslun með lyf og að slík verslun verði heimil að uppfylltum nánari skilyrðum sem kveðið skal á um í reglugerð þessi breyting er gerð með það að markmiði að opna markaðinn og efla samkeppni og auka þjónustu við neytendur gert er ráð fyrir að póstverslun með lyf verði bundin lyfsöluleyfi og sé í tengslum við starfandi apótek til þess að þessi verslun falli að þeirri umgjörð sem lyfjaverslun í landinu og á evrópska efnahagssvæðinu almennt er búin í öðru lagi er með a lið annarrar greinar frumvarpsins lögð til sú breyting að sala nikótín og flúorlyfja verði heimiluð í öðrum verslunum en lyfjabúðum ákvæðið tekur einungis til nikótínlyfja sem ekki eru lyfseðilsskyld verði frumvarpið að lögum má búast við

jafnaðgengileg og tóbak markmiðið með greininni er einnig að auðvelda aðgengi að flúorlyfjum sem ekki eru lyfseðilsskyld notkun flúorlyfja er ein áhrifamesta og hagkvæmasta vörn gegn tannskemmdum sem völ er á og ættu þau að vera jafnaðgengileg almenningi og gosdrykkir og sætindi í þriðja lagi er með tólfta grein frumvarpsins lögð til breyting á ákvæði gildandi laga um lyfjanefndir sjúkrahúsa og hlutverk þeirra lagt er til að vægi þeirra verði aukið og lyfjanefndir gefi út bindandi lista með þeim lyfjum sem nota skal á viðkomandi stofnun eftir sem áður geta læknar stofnunarinnar ávísað öðrum lyfjum en eru á lyfjalista stofnunarinnar að fengnu samþykki lyfjanefndarinnar til dæmis ef um ofnæmi er að ræða fyrir því lyfi sem valið hefur verið á lyfjalistann markmið þessa ákvæðis er að halda lyfjakostnaði heilbrigðisstofnana í lágmarki og til að því verði náð er mikilvægt að ávallt sé í gildi lyfjalisti sem samþykktur hefur verið af lyfjanefnd fyrir val og meðferð lyfja á viðkomandi stofnun enn frekara starf er unnið með lyfjalista á vegum tr þar sem stuðlað er að hagkvæmari lyfjavali til að hámarka velferðarábatann sem hlýst af lyfjanotkun í fjórða lagi er með þrettándu greinar frumvarpsins lagt til að lyfjaverð frá sama söluaðila verði það sama um land allt lyfjaheildsalar lyfjaframleiðendur og umboðsmenn þeirra eða smásöluaðilar sem vilja selja lyf á lægra verði en á skráðu hámarksverði skulu tilkynna verð sitt til lyfjagreiðslunefndar sem birtir það í næstu lyfjaverðskrá breytingin felur í sér að söluaðilar lyfja keppa um lægra verð í lyfjaverðskrá í stað þess að veita afslætti og stuðlar þannig að meira gegnsæi í lyfjaverðlagningu og heiðarlegri samkeppni raunverulegt lyfjaverð verður aðgengilegt neytendum í verðskrá sem stuðlar að raunhæfum verðsamanburði sem eflir samkeppni í fimmta lagi er með sjöttu greinar frumvarpsins lagt til að varðveislutími gagna í lyfjagagnagrunni landlæknis verði lengdur úr þremur árum í þrjátíu ár gögnin í lyfjagagnagrunninum hafa reynst vera afar nauðsynleg til gæðastýringar og rannsókna á sviði lyfja og heilbrigðismála í landinu þriggja ára eyðingarákvæðið stendur því fyrir þrifum að hægt sé að bæta gæði lyfjanotkunar með gæða og rannsóknaverkefnum til dæmis er ómögulegt að fylgjast með aukaverkunum rannsaka áhrif lyfja á þjóðina og rekja hugsanlegan skaða sem sjúklingar geta hafa orðið fyrir vegna lyfja landlæknir lyfjastofnun rannsóknastofnun um lyfjamál við háskóla íslands og fleiri aðilar hafa eindregið hvatt til þess að geymslutíminn verði lengdur í sjötta lagi er með fyrstu grein frumvarpsins gerð sú breyting á gildandi lögum að umfjöllun um umsóknir og útgáfu lyfsöluleyfa innflutnings og heildsöluleyfa og framleiðsluleyfa er flutt frá heilbrigðisráðuneytinu til lyfjastofnunar þessi breyting er í samræmi við einföldunaráætlun ráðuneytisins í tengslum við aðgerðaáætlun um einfaldara ísland sem samþykkt var í ríkisstjórn sautjánda október tvö þúsund og sex helstu rökin fyrir því að flytja umfjöllun og útgáfu leyfa á þessum sviðum til lyfjastofnunar eru þau að hér er um að ræða stjórnsýslu sem telja verður að eigi frekar heima á verksviði stofnunar en ráðuneytis með þessari breytingu er því um að ræða einföldun á málsmeðferð og styttingu málsmeðferðartíma þá verður að telja að þessi breyting sé ákjósanleg út frá sjónarmiðum um réttaröryggi því umsækjandi um framangreind leyfi getur borið ákvörðun lyfjastofnunar undir ráðuneytið og þannig fengið fjallað um mál sitt á tveimur stjórnsýslustigum er nokkrum ákvæðum gildandi laga breytt til samræmis við framangreindan verkefnaflutning þá er að lokum rétt að geta þess að vinna hefur átt sér stað við gerð reglugerðar sem ætlað er að auðvelda enn frekar markaðssetningu lyfja og tryggja að á íslenskum markaði séu nauðsynleg lyf fyrir sjúklinga og að sjúklingar fái afhentar upplýsingar um lyfið í apóteki við afhendingu ákveðið hefur verið að senda frumvarpið í tæknilegan tilkynningaferil innan evrópusambandsins í samræmi við lög númer fimmtíu og sjö tvö þúsund um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu og tilskipun níutíu og átta þrjátíu og fjögur e b sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða við það skapast þriggja mánaða biðtími verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir að lögin öðlist gildi frá og með fyrsta október tvö þúsund og átta virðulegi forseti markmiðið með þeim breytingunum sem ég mæli hér fyrir er fyrst og fremst að skapa skilyrði til að draga úr auknum lyfjaútgjöldum ríkisins með því að efla samkeppni og þjónustu við neytendur ég leyfi mér því virðulegi forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu